Panie Przewodniczący! Sprawozdanie dotyczące standardów emisji CO2 dla samochodów ciężarowych to znakomity przykład, jak dobrą intencję, dobre sprawozdanie, dobrą propozycję można zepsuć w samych głosowaniach.